Le rapport annuel de l'ONU sur les enfants dans les conflits armés publié ce matin confirme nos pires craintes.

La stratégie de sortie de crise n'est pas efficace, malgré la mobilisation de nombreux pays et organisations internationales.

Mais cette seule mobilisation des bonnes volontés ne suffit plus. Nous savons que la Russie fait barrage au Conseil de sécurité. À terme, la réforme de cet organe pourrait être le moyen de limiter ces blocages. Mais dans l'immédiat, comment faire pression sur Moscou? La politique extérieure russe privilégie avant tout la défense de ses intérêts commerciaux. Pour preuve, le volume des échanges entre la Russie et la Syrie est passé de 220 millions à 2 milliards de dollars par an au cours des cinq dernières années. Alors, Madame la Haute représentante, je vous pose la question. Peut être est il possible de sortir de l'impasse diplomatique en empruntant d'autres voies telles que des pressions ou des sanctions économiques sur Moscou.